È stato sbagliato nel suo complesso è stata sbagliata l'operazione Mare Nostrum perché se si volevano salvare vite non dobbiamo dimenticarci che lo scorso anno ci sono state più di